Aj keď článok 15 odsek 1 Zmluvy o Európskej únii definuje Európsku radu len ako inštitúciu, ktorá dáva Únii potrebné podnety na rozvoj a určuje všeobecné smerovanie a priority, jej skutočná angažovanosť pri určovaní zásadných politických aj hospodárskych opatrení sa stala ďaleko výraznejšou. Preto je potrebné vhodnou formou upraviť aj spôsob komunikácie medzi Európskou radou a Európskym parlamentom tak, aby sa aktivity týchto inštitúcií navzájom dopĺňali a obohacovali a aby sa predchádzalo zbytočným nedorozumeniam či zdržaniam. Optimálnym riešením sa dnes javí uzavretie medziinštitucionálnej dohody, ktorá by precíznejšie definovala a upravila vzťahy a spôsoby spolupráce oboch inštitúcií. Intenzívny spoločenský a politický vývoj nielen v Únii, ale aj v najbližšom okolí si vyžaduje, aby sme dokázali na tieto rôznorodé impulzy pohotovo, správne a koordinovane reagovať.